um heilbrigðismál málshefjandi er háttvirtur þingmaður ásta möller heilbrigðisráðherra verður til andsvara síðari umræðan hefst klukkan þrjú síðdegis og er um fjárveitingar til úrbóta á sviði geðverndarmála barna og unglinga málshefjandi er háttvirtir þingmenn álfheiður ingadóttir